Le attività finanziarie della BEI nel 2015 mostrano un incremento della propensione al rischio e la spinta verso strumenti finanziari speciali. Il risultato è ormai evidente le risorse europee vanno sempre più spesso ad alimentare strumenti finanziari ad elevato rischio, con una ingegnerizzazione che rischia di portare presto all'esplosione di una nuova gigantesca bolla speculativa. Oltre a denunciare l'enorme fetta dei prestiti concessi dalla BEI a un paese esterno all'Unione e che viola palesemente i diritti umani, come la Turchia, voglio qui rilevare che la BEI supporta operazioni di finanziamento indiretto a favore delle piccole e medie imprese che sono spesso incardinati su fondi d'investimento speculativi e non perseguono l'obiettivo del consolidamento dell'economia reale. In generale, poi, la BEI è coinvolta nel sostegno a progetti infrastrutturali con grave impatto ambientale, con un riscontro estremamente ridotto sotto il profilo occupazionale e con uno scarso valore aggiunto dal punto di vista economico e sociale. In conseguenza di queste considerazioni, il mio voto è stato negativo.